Chtěl bych vyjádřit svoji podporu těm doporučením naší skupiny GUE NGL, která naznačují komplexní chápání lidských práv v neoddělitelné spojitosti se sociálními a politickými právy.

A tak bych mohl pokračovat. Kladu si otázku, co praktického udělal Evropský parlament pro to, aby se podmínky pro neoddělitelné dodržování práv na důstojný život, svobodu a úsilí o štěstí v Kambodži zlepšily? Obávám se, že politické rezoluce v daném případě nestačí.